Diese Schutzinstrumente können Politiker dazu verführen, ausländische Konkurrenz auszuschalten.

Dann werden eigentlich wettbewerbsfähige Unternehmen vom Markt gedrängt, und der Wettbewerb wird eingeschränkt.

Ich möchte der Kommission und dem Rat folgende drei Bitten mitgeben Es dauert oft lange, sehr lange, bis diese Antisubventionsmaßnahmen in Kraft treten. Diese Zeitspanne ist zu lang. Kommission und Rat müssen effizienter und schneller werden. Um selber glaubwürdig gegen Subventionen vorzugehen, muss die EU allerdings aufhören, selbst im großen Stil zu subventionieren, zum Beispiel im Bereich der Landwirtschaft. Und die EU darf die Handelsschutzinstrumente nicht als Mittel des Protektionismus verwenden. Das wäre kontraproduktiv.